, v redu sem drugače, sem zelo v redu, nimam nobenih znakov, nobenih nobenega zabasanega nosa niti ne kašljam niti ne kiham, tako da se počutim zelo v redu, mi je pa zelo zoprno, ker v bistvu tole bolezen, bom rekla, preživljam kot en zapor, zato ker, sem zdrava, pa nikamor ne morem iti. Ko, recimo zunaj pač sije sonce pa bi šla v hribe pa šla na sprehod pa bi šla , za Savo pa bi šla ne vem kam vsepovsod, pa nikamor pač ne morem, zato ker moram biti zdaj deset dni doma. Ampak dobro, po drugi strani pa še vedno to bolje, kot pa da bi bila na respiratorju, a ne, pa tamle na Golniku res bolna in pač bog pomagaj, deset, deset dni bom stisnila zobe, pa bo to v redu. Bom pa zdaj, upam, da prebrala kakšno knjigo vmes, no, sigurno bom kakšno knjigo več prebrala kot običajno, nekaj imam tudi v bistvu za službo za delati, glede na to, da se dobro počutim, mi ni panike, tudi je direktorica mi rekla, da lahko delam kaj za službo in da si pač pišem potem te ure, da si pišem te ure, pol naknadno za, kot opravljene ure, no, tako. V redu drugače, ni problema, vse super, samo brez veze mi je, da sem doma. Kako misliš, več dela od doma? to, ja, glej, v bistvu glih isto dela ne morem opravljati, glede na to, da pač nimam doma knjižnice pa da ljudje ne bojo k meni hodili, a ne, ampak stvari, ki jih delam zraven, se pravi, statistiko lahko nekaj naredim, pogledam obrazce, urnik bi teoretično tudi mogla delati, ampak, ja, v bistvu bi lahko rekla, da bom veliko dela opravila doma, ampak, ja, zdaj če se bom dobro počutila, bom veliko stvari doma naredila, ja. Veliko, upam. Pač to službo poznam, a ne, saj če si natakar, tudi težko delaš doma svoje delo, ali pa lekarnar, pač če delaš, če imaš, službo tako, ki je, se pravi, ki, ki jo lahko opravljaš preko spleta oziroma da obstaja en program, preko katerega ti lahko opravljaš svojo službo, lahko vse delaš od doma. Drugače pa seveda ne moreš delati od doma. Ne moreš kuhati doma, če imaš gostilno, a ne. Recimo, tudi ... No, okej, me veseli. Računov, računi morajo sigurno biti, ker to pač ... Ja, to zdaj je, ... Je trend, da se ne bi več poslovalo z gotovino, to je predvsem prišel, z vzhoda, zato ker po eni strani je zato, da pač čim manj kontakta in teh stvari, po drugi strani pa zato, ker je, ker ljudje tako ali tako, vse manj uporabljajo gotovino, ampak jaz sem absolutno proti, ker jaz sem gotovinski človek in vse plačujem z gotovino, čisto vse, tudi največje zneske, in mi grejo v bistvu kartice na živce. Zato, ker se mi zdi, da, ne vem, kljub temu, da karkoli s kartico, če že plačam, ko plačam, imam vse evidence in vse vodim, ampak pač se mi zdi, da je pač lažje potegniti kartico tako, ena, ena, kako se reče, bremza, nota, ta, pač osebna, ta je težji dati sto evrov iz roke kakor pa s kartico potegniti. Ker je to čisto res, to je čisto pač psihična fora. Poslujejo. Poslujejo. Okej, ne, v redu bo. Ne, takrat sem jaz, samo gotovinsko, sem, ker pač sem imela ampak je pa, ja, itak je tega, tudi kartic je tega, tam je neomejeno. Ampak, tam so imeli že recimo, se pa spomnim, da v Singapurju so imeli že plastični denar, v smislu, da bankovec, da je bil iz plastike. Ni bil papirnati bankovec, ampak je pa to predvsem zato, ker je prevlažno, okolje, tam pa je pač skozi, ne vem, petindevetdesetprocentna vlaga, in se in papir ful ni tako, ni, obstojen. In so imeli že takrat v bistvu plastične bankovce. Tako ke, lepo, ker so bili stalno lepi in stalno ... Ampak nisi ga recimo mogel prepogniti, nič pač. Tisti bankovec plastičen, čisto čisto tanka plastika, ampak tako. Tako hecen, no, zanimivo. Sem pa zdaj videla, je pa ena sodelavka, ki ima babico v Črni gori, je prinesla pa je rekla: glej, ke imam ..." Sicer ne vem, katera valuta je v Črni gori. "Glej, ke imam čisto nov črnogorski denar." Sem rekla: tudi je plastičen." Pa je rekla: "A res, a to je Sem rekla: "Ja, ja, takle je singapurski denar." Tako da imajo pa tudi že v Črni gori, imajo, plastične bankovce. Ne več papirnatih. ne vem, če so prepovedani čisto zares, takrat se je sicer o tem govorilo, ampak je pa Singapur ena taka država, ki je en kup prepovedi, se spomnim, da je, so bile blazne kazni, če bi slučajno vrgel papirček na tla, če pse, pse psi so absolutno prepovedani tam, za žvečilne gumije pa ja, sem slišala, baje, da so prepovedani, ne vem, mislim pa, da se jih je dalo kupiti v drogeriji, če se jaz prav dobro spomnim. imajo pa tako tudi strašne prepovedi za kadilce, tako zelo, zelo, zelo, en kup enih prepovedi, enih pravil, po drugi strani je pa tam zrak strašno onesnažen, tako bi pa mogli v bistvu, ker, a ne, oni tam je res, skozi je osemindvajset stopinj. podnevi, ponoči, skozi je osemindvajset stopinj, dan je dolgo točno dvanajst ur, sonca ne vidijo, ker je tako onesnaženo, in po drugi strani tako je traparija, ke je to, tam je ogromno trgovin, in so te trgovine, so velike, ne vem, trikrat tri metre, s tem, da imajo odprta komplet cela vrata, tista, ki gledajo na ulico, se pravi, komplet, je odprto, s tem da v, na ulici je osemindvajset stopinj in vlaga skoraj stoprocentna, medtem ko stopiš v trgovino, je pa ohlajeno na osemnajst, dvajset stopinj in tudi, in je, se pravi, onesnaževanje zraka, s temi klimatskimi napravami in, ... V bistvu segrevanje po eni strani zraka, ker te naprave se vse segrevajo, ko hladijo prostor, si v bistvu, se mi zdi, da si še slabšajo, zrak, in temperaturo in te zadeve. Tako, po eni strani ful čista država, vse ful lepo, cvetje, zalivajo rože po sredini, tako, čistijo ulice z vodo, vse, ker vode imajo dovolj, po drugi strani pa s temi klimatskimi napravami in s tem hlajenjem si uničujejo dejansko zrak in, mislim, pač ozračje in, tako ke sem rekla, deset dni sem bila tam, nisem videla sonca, morje je, morje je črne barve, tako da, grda, mislim, si ne želim iti, sploh si ne želim iti več v tiste kraje, ker mi ni bilo všeč. Tako, tudi, konference, ke smo imeli v tej ogromni, to so bile v bistvu konferenčne dvorane za tisoč ljudi, to je res, to so take ogromne zadeve, da ... Ampak vse ohlajeno na osemnajst, devetnajst stopinj, tako da v bistvu dejansko je bil, bil mraz, no, zebe te, oblečen moraš biti, po drugi strani vse tiste njihove prodajalke, ki so skozi na osemnajstih stopinjah, ke stopijo na ulico, imajo v bistvu so vse v debelih žabah, tako prav hecno, a ne, zunaj komaj dihaš pa vroče ti je, tam pa ene hodijo na podzemno v debelimi žabami. Dejansko imajo čisto tako, vse imajo ohlajeno na maksimalno, kar se le da, tako da v bistvu se čudim, da, da ni več bolezni, ali pa so dejansko res tako že navajeni. Tudi zrak kot tak je tako gost, sladkast, vonj je skozi v zraku, tako prav, ke stopiš ven, se ne moreš nadihati svežega zraka, no, tako, v bistvu grozljivo in obupno, no. Meni osebno zelo neprijetno. ne vem, zato ke v bistvu nisem nikjer bila v, na tej pač, v teh krajih, nikjer nisem bila tako, da bi šla kam prav v naravo, ke v bistvu v Singapurju narave ni, vse je umetno narejeno, vse je pač umetno zasajeno. tako da v bistvu ne vem, je verjetno pa tudi drugje, recimo ke hodijo tule Vietnam, Laos, te zadeve, verjetno ni nič kaj boljše, pač je to taka nadmorska, ne nadmorska višina, pač, kako se reče, tako blizu ekvatorja, a ne, taka lega, in je pač, se mi zdi, da je podnebje tako, kot je, nič ne moreš, oni so pač navajeni tega, ampak jaz pa, meni, meni pa to ni ljubo, no. Se spomnim takrat, ke sem domov prišla, ke je bil v bistvu sorazmerno mraz tukaj, mislim, mraz, kaj pa vem, dvajset, dvaindvajset stopinj, se spomnim, da sem stopila ven zjutraj na teraso in sem bila najbolj vesela, da sem lahko zadihala svež zrak. tako, mrzel, svež zrak, no, tako res prav olajšanje in veselje in tako super, no. Mogoče pač, ampak je pa res, da če bi tam živela, bi bila tega navajena, in pač to poznaš, kot eno in edino zveličavno resnico, no, pač okolje, v katerem živiš, in glej, ne vem, ne znam, verjetno, no, je temu tako. Ali je bilo v Singapurju, ali so oni sami začeli tako, ali so sami naredili? Piši si, prosim, če ne veš, si piši vprašanja, da boš vedel voditi naprej, prosim. Na. Na Novo Zelandijo, ja, prav na Novi Zelandiji, da je zelo lepo, da je zelo podobno Sloveniji in da, ja, da je zelo podobno, pač v redu. Jaz nikamor ne bi šla drugače. Najraje nikamor. Bi šla mogoče še na kakšno konferenco sem pa tja, ampak, vsakič, ke grem, se spomnim, tudi ke sem šla v Washington, se spomnim, da je bila, sem bila najbolj, sem se veselila tistega dneva, ko sem se vrnila. Vse super, vidiš druge ljudi, drugo državo, druge kulture, druge načine razmišljanja, obnašanja, oblačenja v končni fazi, ampak me ne veseli. Ja? ja zdaj ne vem, mislim, nič nisem pogledala, jaz moram, zdaj vedeti najprej datume, moramo pogledati, potem pa se pravi, a gremo čez vikend, a gremo čez teden, pol je pa treba, seveda pogledati, če bo pravo, da bo vreme, a ne, ker itak tam po hribih ne moremo hoditi pa tudi kampirati ne mislim v dežju. pač zbrati, datum, vreme, najprej vreme, pol datum, pol pa pač iti. Pa postaviti šotor, iti na tisto Menino planino gor, a saj je Menina planina, a ne? No, saj, planina Menina, je okej. Okej, no, pač na tisti kucelj gor, da zlezemo, zlezemo dol in pol smo še en dan še tam ali pa pač kakor koli in pol domov. Ivana je rekla, da ne gre, tako da gremo samo mi trije baje. Ne vem, upam, da bo šla, no. Ja, ja. Ker bo ker bomo lezli v hrib in je blazno proti lazenju v hrib. Okej. Okej. V redu. Ne, ne bom imela nove bere rož. Ne, spomladi bom sigurno si zasadila kakšno rožico, ampak kaj dosti več pa ne. Zato, ke mi pol vse crknejo. Bom pa si posadila si bom na, na balkonu, gor na teraso, no, si bom posadila spet, paradajz, da bom imela svoj paradajz. Češnjevec. Kakšne, kakšnega porekla pa je lahko paradajz, paradajz je pač paradajz. Ne vem, v, ameriški, ker smo ga iz Amerike dobili, paradajz, sigurno, češnjevec je pač paradajz, ki je podoben češnjam, ker to pomeni, to pove tudi njegovo ime, paradižnik češnjevec, ker je podoben češnjam in je tako majčken, takole majčken je kot malo večja češnja in zelo, zelo sladek. Ja? Super, . Ne. Češnja je drevo. Paradižnik je pa rastlina, zelena, do dveh metrov in nemogoče, da zamenjaš. Mislim, kakšen bumbar pa si, da zamenjaš paradajz s češnjo. Ne. Ne. Kdo ti jo more dostaviti? A nisi nekaj narobe ti naročil? Okej, jaz moram govoriti, ne ti, torej ti mene sprašuj. Nimam nobenega odnosa, ker nič ne ne vem o njej. Štajerci so pa zelo fajn ljudje, in sicer, ... ne bom rekla, da vsi Štajerci, no, ampak, še posebej tisti okrog Maribora zaradi mariborskega narečja, ta, mestno narečje, je strašno, strašno fajn, zato ker me vedno, kadarkoli slišim kakšnega Mariborčana govoriti oziroma pač iz okolice Maribora, me, vrže v srednjo šolo, ker sem v srednji šoli imela najboljše prijatelje, oziroma sošolke, sošolke in najboljše prijatelje ravno iz Maribora in iz okolice Maribora in me tako, me spomni tista najstniška leta, ke smo odkrivali svet, bili pogumni, prepričani, da mi bomo spremenili svet, da mi bomo čisto drugačni ke naši starci, da, itak se starali ne bomo, žurali ga bomo celo življenje in večno in denar nam bo padel z neba in sploh in, da smo nepremagljivi in, junaki našega časa. Zato mi je ta mariborski naglas strašno všeč in je v bistvu tako, kadar poslušam ali pa kadar govorim s kakšno prijateljico iz Maribora, me vedno tako, me poboža ta njihov naglas. In zdaj je izšla, pri založbi Pivec je izšla ena knjiga, in sicer argo, Mariborski argo je naslov, je pa v bistvu to ena, sploh ne vem, a so ena, eno društvo, a so ena ... V glavnem, oni že ful dolgo časa izdajajo, oziroma prodajajo, pri njih se da kupiti, no, vrečko, ke so te, razni štajerski, kako naj rečem, štajerske besede so gor natisnjene ali pa, kakšen rek ali pa kaj takega, v glavnem, tako strašno zabavno in ... No, in v tej knjigi je, v bistvu napisano nekaj v mariborščini, tej kleni mariborščini, tudi ko je napisano, in potem je tudi razlaga, razlaga, kaj to pomeni, in pa, in pa še uporaba v, v, se pravi, v pogovoru, kako se uporabi, kakšna beseda ali pa rek v pogovoru. In je tako strašno zabavno in slišim v bistvu ta mariborski naglas, medtem ko berem to knjigo in tako. Sem se mogla ful narežati, no, res, ker je ful ful dobra knjiga. Ne. Ne bi znala, oprosti, res ne znam. Če bi imela knjigo tukaj, bi znala kaj ven prebrati, na pamet pa ne. Se ne spomnim, prav ne spomnim se, a ne, tako da če bi vedela, mislim, lahko bi si knjigo prinesla s sabo, pa bi, kaj ven povedala, no, ampak je tako pač, zabavno in, tako. Je pa tudi, tako prva knjiga, ke sem jo zdaj videla, mogoče pa, ali pa sem mogoče že kje videla, pa nisem bila bolj, pozorna, je, da ima vsaka, vsaka, v bistvu rečenica, vsaka se pravi, vsaka beseda ... tako je narejena knjiga, da je ta, štajerska beseda je na levi strani, ko odpremo knjigo, na desni strani je, razlaga, tega in pa, spodaj, pod to razlago, je vedno še uporaba v pristnem okolju. Vmes je pa QR koda, ke jo v bistvu lahko ti posnameš, s telefonom, in te vrže direkt na, spletno stran, na kateri, je bistvu, tudi tudi razlaga te besede, in pa lahko tudi poslušaš, kako se pravilno to izreče, se pravi, tisti, ki ne znamo štajersko, pač sigurno sem prepričana, da ne povemo čisto prav, tako ke bi pač kleni Štajerec to rekel, in pač, lahko poslušamo prav pravo izgovorjavo. Tako da, tako, in je za vse, v bistvu za vsako stran je tudi QR koda, tako, se mi zdi dobra, dobro pač to, da je povezano, in, ta, klasična podaja vsebine in, še video vsebina. Ker ponavadi je bilo tako, da v knjigah je bilo sicer priloženo ali kakšen, tale, zgoščenka, da je bila priložena in si potem to mogel dati, pač v računalnik ali pa kamorkoli in si to lahko in si to gledal zraven. zdaj pa fino, pač ker s telefonom danes skorajda nikamor več ne gre brez telefona, pač imamo telefonsko s sabo in lahko to spotoma s telefonom si pogledaš, prebereš in je tako eno super, interaktivno doživetje. Kako sem to lepo povedala, interaktivno doživetje. hudo, Ja, ne morem toliko stvari paziti, saj se ful ... Okej. Ne, . sigurno sem prebrala kdaj kakšno knjigo o retoriki oziroma ... pa se ne spomnim, lahko da je bila, pa pa niti ne vem, da je bila knjiga o retoriki, lahko, da sem jo res prebrala, pa se ne spomnim, da sem jo prebrala, v glavnem, več ali manj, ... Hvala, ke si me pohvalil, hvala, a kaj zabija, nič ne zabija, odlično, odlično. v glavnem, ne vem, bi mogla pač se usesti pred katalog in bi ti poiskala sigurno najboljšo knjigo o retoriki, če jo boš želel, mi samo povej, pa bomo uredili, da dobiš knjigo, . Kje, gor so knjige v ruščini, dve pa, Ruščina intermediate ali kaj je. Kako si lahko, če sem tri dni nazaj knjige prinesla, kako si lahko založil knjigo? Ne, prosim, nehaj s tem naredi si blokec, obesi si ga okrog vratu in si piši stvari noter. Ja, saj, grozljivo, obupno celo. Ne. A prihaja k nam? Ja, kako, če je zunaj sonce, kam pa je prišel? Ne. Pustiva to temo, ne vem nič o tem, nič ne vem o tem. ja, ne vem, pač me ti nekaj vprašaj. Nič ne vem o rastlinah enospolnicah, vem, da je, taka rastlina je kivi, pa ni to enospolnica, ampak dvospolnik, ke, ne ... Kako se reče tem rastlinam, ke je ženska in moška, ke sta ženska in moška rastlina? Ja, enospolna, a je pa to prav? Ne, ni prav, ne vem, če je prav, v glavnem, kivi je taka rastlina, ke moraš imeti moško rastlino in žensko rastlino, če hočeš, da imaš kivije. In katera rastlina je še taka, leska. A je leska taka? Mislim, da je. Lahko, da je leska, ne vem. V glavnem, to pomeni, da, včasih, če si hotel imeti pač kivije, si imel eno moško rastlino in eno žensko rastlino, ker pač ena moška rastlina lahko oplodi več ženskih, a ne, saj to je logično, saj to je isto ke pri živalih pa pri človeku pa povsod. Ker je boljše, da en moški na deset žensk kakor pa deset žensk na enega moškega, a ne. Ne, kontra, kakor deset moških na eno žensko. V glavnem, in je, a sem prav povedala? Boljše je en moški na deset žensk kakor pa deset moških na eno žensko, tako. V glavnem, zdaj so pa vrtnarji pogruntali, no, že nekaj časa nazaj, ne zdaj, so pogruntali eno boljšo rešitev, in sicer, pri, nespolnem razmnoževanju, se pravi, cepijo rastlino in na eno rastlino cepijo obe rastlini, se pravi na eno rastlino, na en poganjek dajo gor cepič od, moške rastline in od ženske rastline in je dejansko v bistvu, potem ljudje, mi, navadni smrtniki, kupimo, rastlino, pač, ker se ne ubadamo s tem, a je enospolna ali je dvospolna ali kva zdaj, a bomo imeli ... Mi samo hočemo pač imeti kivije in je to to, ker pač, domet naših želja, in zato pač kupimo eno rastlino, in, se ne obremenjujemo s tem, pač, tako kot sem rekla, ali je rastlina dvodobna, ali je dvosdobna, enodobna. Dvospolna, enospolna, pač kakorkoli se že imenuje. V glavnem, in so pogruntali pač, da da se cepijo, oba spola na eno rastlino, in to prinesemo domov in imamo, kivije. Drugače je pa kivi plezalka kot tako in rabi oporo. Ni prav tako drevo kot češnja ali pa kot, ne vem, hruška, jabolka, slive, ampak, ... Mene voli Ive, ja. Ampak, je v bistvu, rabi oporo, in tudi, zdaj so sicer, naredili take sorte, da so malo bolj prezimno trde, sicer je pa to, sorta, ki rabi toplo, milo podnebje, in je zato pač pri nas najdemo na Primorskem, se pravi, zaledje Primorske, pa gor, ke gre, v bistvu, to je pa vpliv Soče, zato ker je pač po dolini Soče lahko pride ta topel vpliv, precej visoko gor in, je ta del Primorske še zelo primeren za tudi gojenje oziroma gojenje, no, pač da imaš kivi na vrtu in ti ne bo h kraju prišel. Enako velja tudi za fige, figice, smokvice, so ful dobre za jesti in so pač ... To raste res skoraj ke plevel, ke pri nam, če bi šel po gorenjskih gozdovih, ke recimo leska, ne, leska je pri nas ke plevel, in enako tam velja za fige in rastejo vsepovsod, sicer ne vem, koliko rodijo, oziroma ko rodijo, to itak živali takoj po moje znosijo, ampak, tudi za fige velja, da rabijo imeti pač, milo podnebje, mile zime, hitro zmrzne, in tudi tako, pač so vrtnarji so, a ne, ker mi ljudje smo pač, bi imeli vse, kljub temu da, živimo tulele skoraj na visokem Gorenjskem, bi pa imeli kakije pa kivije pa fige pa pomaranče pa vse. No, in so, v letih pač tile vrtnarji in, tile inženirji so gensko tako naredili, rastline, da so odporne na mraz, in zato imamo mi celo dve figici na vrtu, ki sicer jih moramo kljub temu, da sta prilagojeni na razmere na Gorenjskem, jih moramo pač pozimi pokriti s kopreno, zato da te, kako se reče, ti poganjki, ti pač, na koncu te vejice ne pomrznejo. Ker recimo hrušk pa jabolk nam ni treba pokrivati, zato ker pač so res čisto klene gorenjske rastline. A ne, tudi recimo, na Primorskem jih ne pokrivajo, zato ker enostavno pač zdržijo tiste, tiste zime. A veš, da ni ni lepo, da se iz starejših ljudi norca delaš. Ne, ti bi zaspal zdaj, ker jaz govorim, si ti ratal zaspan, to pomeni, da sem, ali sem tako dolgočasna ali pa si ti tako utrujen, jaz mislim, da si ti tako utrujen, ker jaz mislim, da nisem dolgočasna. No, in kaj hočeš vprašati? Ali si pozabil? No, pol pa kaj drugega. Naslednje vprašanje pol. Urejati rože, on ni začel urejati rože v Vatikanu, ampak je začel krasiti baziliko, vatikansko baziliko za dva največja praznika v krščanskem svetu. Velika noč in pa božič. začel je pa, ne vem, osem, sedem, šest, ne vem, osem let nazaj je en ne vem, pač, že nekaj časa nazaj, je pa razlagal, da takrat je bil tako borba za priti zraven, kar huda, sta pa to šla, ni sam se tega lotil, to se je lotil s kolegico, doktor, doktorico Sabino Šegula, in jaz se, jaz se nje spomnim po moje iz Celja. Iz Celja se ga, se je, se ga, se je, spomnim se je iz Celja, v glavnem, in onadva sta šla pač v to. Seveda gre to prek vseh možnih preverjanj, dokazil, se pravi, pošiljati moraš reference, v glavnem, je rekel, da je to en kup papirologije, in potem sta bila izbrana, in tudi ke sta prišla, je to tako, da te pač, nekam te namestijo, stalno hodiš z gardo okrog ke s tistimi stražarji, nič po svoje, nič sem, nič tja niti nimaš, nobenih nič svobodne volje, nič svobodnih rok, v glavnem, prinesejo ti rože, ki so zapovedane za tisto leto, tole imate, tole naredite in je to to. Je pa kljub temu, da pač je, Peter je rekel, da to so precej omejene zadeve, da nimaš nič kaj dosti svobodne volje, da, je, da je še zmeraj pač ful dobra izkušnja, da glede na to, da je on moški in, pač Sabina ženska, da so ju itak ločili že v sekundi, a ne, da bog ne daj ne vem kuga, v glavnem, je rekel, da je ful dobra izkušnja in da je to res, to je toliko cvetja, to je toliko stvari, da to si res ne znamo predstavljati, to delavci, ke ke so tam, ke delajo, ke pomagajo, da to je res, to so take enormne količine cvetja, zelenja, gob, žic, teh pištol za silikonsko, kaj je tale, lepilo, v glavnem, je rekel, da je to tako zelo veliko dela, zelo ogromno dela takrat, pač ker je treba res v ne vem, v dveh dneh vse okrasiti, pa vemo, da bazilika ni majhna pa ni samo bazilika, a ne, pa tisti balkon gor, v glavnem, zelo, takrat se res dela na hard, ampak je pa rekel, da je izkušnja zelo dobra in da upa, da bo čim dlje časa to počel. Konec je. Ja. Okej. V redu, kaj pa bova še govorila? V Vatikanu še nisem bila, a si ti že bil v Vatikanu? fino, no, jaz pa še nisem bila v Vatikanu. pa tudi si v bistvu niti ne, ma, kaj pa vem, a si želim videti Vatikan ali ne, ne, jaz si želim iti na Irsko, na Irsko bom odšel, bom ljubico s sabo vzel, ne, ta pa ni ta. V glavnem, na Irsko si želim iti, pa v Dublin in je to to, kar si še želim videti kdaj v življenju, pa seveda celo Slovenijo bi rada prehodila, prevozila, prekolesarila, prelavfala ne, ke to mi ni všeč, in to je to. Super, dobro zate, kar pojdi na Štajersko, na Štajersko, na ... To je tudi ena pesem a, veš to? Ja. , nekaj. No, v glavnem, ne vem, ena pesem je, v redu, prav, pojdi na Štajersko, super, Štajerci so super ljudje. Tudi Primorci so super ljudje. Jaz. Dajva, veš, kaj, dajva midva tole zaključiti, po bojo pa oni povedal: "Ja, Katja je bila v redu, ne, Katja ni bila v redu." Pa bova pač še enkrat posnela, saj se bova pa pač hodila sem dol pogovarjat se, a je važno?